Az Európai Unió idősödő társadalmainak nagy szüksége van a szabályozottan érkező migránsokra, munkavállalókra, akik hozzájárulnak az Unió versenyképességéhez, a szociális biztonsági rendszerünk fenntartásához.

700 ezer munkavállaló fog hiányozni az informatikai szektorból, közel 2 millió munkavállaló az egészségügyből.

Kevésbé, mint az Amerikai Egyesült Államok, mint Kanada, mint Ausztrália vagy mint Svájc. Ahhoz, hogy vonzóbbak legyünk, fontos a közös migrációs politika kialakítása, és ebben nagy lépés a mostani előterjesztés, a Single Permit direktíva. Hosszú tárgyalások után alakult ki a politikai kompromisszum a direktíva hatóköréről.

Örülünk, hogy a nyugdíjak hordozhatósága, a szakmai továbbképzéshez való jog belekerült végül mondanám EPP s kollégáimnak, hogy a tartózkodásunk azt jelentette, azt fejezte ki, hogy szerettünk volna többet elérni a tárgyalások során. Több területen is folytatnunk kell ezt a munkát, hogy valóban legyen közös európai migrációs politika. Egyrészt az elfogadott direktívák átültetésénél, alkalmazásánál vannak elmaradások a kék kártyában. De előrehaladás kell a vállalaton belüli áthelyezésre és az idénymunkásokra vonatkozó direktíva területén is. Azt szeretném még mondani zárásképpen, hogyha valóban versenyképes akar lenni Európa, akkor ki kell nyitnia a munkaerőpiacát az új tagállamok munkavállalói számára is.